Panie Przewodniczący! Przeciążanie europejskich portów lotniczych to jedno z najpoważniejszych wyzwań dla polityki transportowej Unii. Z powodu niewystarczającej przepustowości znaczny odsetek zapotrzebowania transportu lotniczego nie zostaje zrealizowany. To ważne, że podejmowane są próby zagwarantowania optymalnego przydzielania i wykorzystywania czasu na start i lądowanie. Niemniej jednak propozycje Komisji dotyczące podniesienia progu przydzielanych czasów, wymaganego do zachowania serii czasów w sezonie lotniczym, oraz zmiany liczby przydziałów wydają się nazbyt wyśrubowane. Dobrze więc, że w sprawozdaniu uwzględniono limity na dotychczasowym poziomie. Niestety sprawozdanie zawiera również szereg propozycji niekorzystnych z punktu widzenia konsumentów. Przykładowo zapisy związane z obrotem wtórnym mogą powodować poważne zakłócenie i wypaczenie systemu przydziału czasu. Nie uważam także za celowy postulatu wprowadzania sankcji finansowych dla przewoźników lotniczych nieprzestrzegających swoich przydziałów lub praktykujących ich późne zwracanie.